Bardzo ubolewam, że takiej debaty brakuje i zabrakło jej, moim zdaniem, podczas uchwalania projektu Rady.

Tym większy jest nasz obowiązek, by dalszy proces ustalania budżetu na rok 2011 był szczegółowy i dokładny i abyśmy nad każdą linią budżetową zatrzymali się w sposób odpowiedzialny, czyli nie tylko myśląc o procentach, ale też o tym, co jest istotne, co chcemy dofinansować, a co możemy poświęcić w ramach oszczędzania. Chciałabym podkreślić priorytet Parlamentu Europejskiego, który nie jest już dla nikogo zaskakujący, nie jest jedyny.

Jeżeli Rada proponuje cięcie o 25 milionów euro głównej linii w ramach tego priorytetu, a mianowicie linii związanej z ustawicznym kształceniem lifelong learning, to trudno mówić tutaj o dialogu. Mam nadzieję, że wrócimy jednak do poważnego dialogu już w trakcie procedury zgody, bo na tyle jasno wyrażamy nasze priorytety, żeby można było uwzględnić je w większym stopniu niż proponując takie cięcie.